Bylo to jistě i proto, že s Izraelem země EU sdílí hodnoty, sdílí úctu k lidským právům a úctu k demokracii.

Já dnes vystupuji proto, že mi velmi vadí a leží mi na srdci to, aby EU s Izraelem vedla dialog i na základě asociační dohody. Tak jako ho vede i s dalšími sousedními zeměmi, které mají podobnou dohodu.